Hemos terminado este turno, excepcionalmente largo, pero hemos podido dejar que se expresara un número muy importante de colegas, excepcionalmente nutrido de colegas, demostrando también cuál es el interés de la Cámara por el tema que aquí estamos tratando.